frú forseti góðir landsmenn það eru ávallt tíðindi þegar nýr forsætisráðherra flytur stefnuræðu stefnuræða forsætisráðherra bar tón trausts og bjartsýni og það var ástæða til rannveig guðmundsdóttir sagði áðan að ríkisstjórnin hefði brugðist heimilunum í landinu staðreyndirnar segja að kaupmáttur ráðstöfunartekna hafi hækkað um sextíu prósent á tíu árum verðbólga verði komin niður í tvö og hálft prósent á miðju næsta ári atvinnuleysi er nánast ekki neitt efnahagur ríkisins er sterkur eins og fram kom í ræðu forsætisráðherra gefur það svigrúm til að bæta hag aldraðra og öryrkja lækka matarverð og skatta styrkja heilbrigðisþjónustu og efla háskólasamfélagið og veita meira fé til vegamála en nokkru sinni fyrr ég tók eftir því hversu ríka áherslu frú forseti formaður samfylkingarinnar ingibjörg sólrún gísladóttir lagði á það að við íslendingar myndum nú fara í hár saman út f því hvernig við vildum nýta okkar náttúruauðlindir og líkti því við hin hörðu átök sem urðu um varnarmálin á sínum tíma og í sama streng tók formaður vinstri grænna steingrímur j sigfússon ég hygg að þau bæði hafi dregið taum utanríkisstefnu sovétríkjanna á níunda áratugnum á þeim tíma sem sovétblokkin sendi í viku hverri upp eina eldflaug með þrem kjarnaoddum og beindi að löndum vestur evrópu á þeim tíma sem skipulögð var árás á borgundarhólm þau skjöl fundust í austur þýskalandi og var gert ráð fyrir að sprengja þar kjarnorkusprengju í því litla landi þetta er rétt ég hygg að það sé tími til kominn til að rifja upp hver var afstaða manna á hverjum tíma hvaða peningar runnu erlendis frá til íslenskra stjórnmálaflokka og hvar samgönguráðherra vinstri stjórnarinnar var á árunum nítján hundruð áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og eitt þegar samið var við varnarliðið um að leggja ljósleiðara um ísland hvar skyldi hann hafa verið steingrímur j sigfússon þegar það var gert þess vegna tek ég undir með honum ég vil fá öl spil á borðið ég vil segja um náttúruvernd og náttúru landsins og fólkið að auðvitað viljum við íslendingar og höfum alla tíð viljað vernda okkar náttúru við höfum viljað búa með náttúrunni við höfum viljað nýta auðlindir hennar á sínum tíma var mikil andstaða og mikil barátta gegn búrfellsvirkjun eins og við munum hún malar nú gull fyrir okkur en hvernig var ástandið á austurlandi þegar menn samþykktu hér og í borgarstjórn reykjavíkur að fara í kárahnjúkastíflu og þá álver síðustu áratugina á undan hafði fækkað um tólf hundruð manns á austurlandi það er fleira fólk en býr á eskifirði það er helmingi fleira fólk en nú býr á reyðarfirði og var nema von að við hefðum áhyggjur stjórnmálamenn sem hugsuðum eins og lúðvík jósefsson að atvinna fyrir fólkið skipti máli hugsuðum eins og smári geirsson að atvinna fyrir fólk skipti máli en sú samfylking sem nú er til hugsar ekki um atvinnu fólksins hún hugsar ekki um að búa til störf samfylkingin er á báðum áttum